Madame la Présidente, alors que la République d'Haïti est ravagée par la pauvreté, la corruption et la traite des enfants, l'Union européenne lui a octroyé 420 millions d'euros pour financer principalement des programmes de nutrition et d'éducation des enfants.

Malheureusement, il ne suffit pas que l'Union européenne, qui n'a pas légitimité pour cela, ordonne les actions politiques à mener dans ce pays pour que celles ci se réalisent. Au contraire, l'ingérence peut avoir des conséquences inverses, bien pires pour les plus fragiles. Combattre l'esclavage des enfants passera avant tout par la ratification rapide, par un maximum d'États, de l'ensemble des textes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux et à la protection contre les disparitions forcées, les traitements cruels, inhumains ou dégradants.